Dziękuję za to wprowadzenie. W przyszłym tygodniu 37. sesja Rady Praw Człowieka w Genewie, która ma bardzo napiętą agendę.

Po drugie, prawo do pokoju i do życia w pokoju.

I wreszcie wolność religii i wyznania. Wydaje mi się, że tu w pełni należy poprzeć naszą inicjatywę dotyczącą zgłoszenia rezolucji o wolności religii i wyznania w ramach Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ostatnia sprawa, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to biznes i prawa człowieka, czyli odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw.